Want de rakettenregen van Hamas en verwante jihadistische terreurgroepen op Israëlisch grondgebied heeft tot deze laatste gewelddadige versie van het Gazaconflict geleid. De volstrekt legitieme verdediging van leven en goed van Israëlische staatsburgers was en is in het geding.